Creo que hemos aprendido de crisis anteriores y tenemos un conocimiento previo. Pongámoslo en marcha y utilicémoslo. Desde luego, la coordinación entre los Estados miembros y dentro de la Unión Europea es fundamental. Tenemos fronteras comunes y debemos controlarlas, pero, como digo, sin caer en el alarmismo. El personal sanitario de la Unión Europea y nuestros servicios de emergencias han aprendido de crisis previas por lo tanto, tenemos ese conocimiento que nos va a permitir no caer en alarmismos. Y también hablo de las repatriaciones. No es lo mismo repatriar a personas que están viviendo fuera y que están en situación de alerta que a personas que tengan y presenten síntomas debemos saber diferenciar y fundamentar